Subliniez importanța strategiilor macroregionale și faptul că acestea trebuie să se bazeze pe o guvernanță pe mai multe niveluri, asigurând implicarea autorităților locale și regionale, precum și a reprezentanților societății civile, a universităților și a centrelor de cercetare, atât în procesul de elaborare, cât și în cel de implementare a strategiilor macroregionale. În vederea unei bune implementări a strategiilor macroregionale, solicităm ca programele operaționale ale statelor membre să se axeze și pe prioritățile acestor strategii. Solicităm Comisiei și Consiliului să sprijine pe deplin demersul întreprins pentru bazinul Dunării, care trebuie să facă obiectul unei evaluări și al unei monitorizări periodice.